Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo sicuramente tutti vicini alla comunità ebraica per quanto successo in Germania. È un episodio grave, da condannare, assolutamente, e noi siamo contro ogni tipo di violenza e crimine di stampo razzista o religioso. E proprio per quello mi chiedo come faccia l'Europa a stare in silenzio in merito ad altri episodi di queste settimane. A inizio ottobre a Parigi, un uomo ha ucciso tre poliziotti e una funzionaria con un coltello.

Anche a Manchester, stessa cosa un uomo ha accoltellato cinque persone in un centro commerciale. Anche qui si indaga per terrorismo. A Milano, la mia città, a metà settembre, un immigrato clandestino ha accoltellato alla gola un militare urlando Allah akbar. Allora perché non si parla anche dei numerosi casi violenti di antisemitismo in Francia? Perché l'Europa non discute del pericolo terrorismo, dell'integralismo islamico in molte città europee, dei ghetti islamici dove si annida il fondamentalismo?